Pane předsedající, debata k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru se postupně dostává do finále. Přesto mi dovolte upozornit na několik problematických bodů. Jsem přesvědčen, že navrhované uplatnění principu internalizace externích nákladů povede ke zbytečnému zvyšování regulační zátěže. To platí i pro navrhované zpoplatnění hluku, byť by bylo dobrovolné. V případě evropského vlakového zabezpečovacího systému jsem skeptický vůči opatřením, která by kompenzovala železniční podniky za to, že vybavily svá drážní vozidla vyspělejší a nákladnější technologií, nicméně ji nejsou schopny z důvodů nikoliv na své straně dostatečně využít. Podle mého názoru by výhody měly podniky používat skutečně pouze na tratích, na nichž již tyto systémy byly zavedeny, protože jinak vytváříme virtuální realitu. V neposlední řadě mám vážné pochybnosti o kompromisu ohledně možnosti vytvoření evropského regulačního orgánu. Jsem totiž proti tak rozsáhlému přesunu pravomocí týkajících se regulace a dohledu nad hospodářskou soutěží v železničním odvětví pod jeden regulační úřad.